hef ég verið fyrsta f að því í tvö skipti í viðbót en málið komst þá ekki á dagskrá á tveimur þingum með frumvarpinu er lagt til að persónukjör verði fært í lög um kosningar til alþingis ég lít á þetta sem mikla lýðræðisbót ef frumvarpið nær fram að ganga og af hverju það jú af því að það veitir kjósendum meiri völd í kjörklefunum kjósendur geta þá haft meiri áhrif á hverjar eða hverjir veljast til þeirra starfa heldur en raunin er í dag möguleikar íslenskra kjósenda til að hafa áhrif á hvaða einstaklingar ná kjöri í kosningum eru minni en almennt tíðkast í löndunum í kringum okkur kannski ef frá eru taldar kosningar til þings í noregi virðulegi forseti sumir gera lítinn greinarmun á prófkjörum og persónukjöri og segja hið síðarnefnda framlengja prófkjör fram á kjördag ég er þessu ekki sammála að minnsta kosti tvö veigamikil atriði gera það að verkum að ekki er hægt að leggja prófkjör og það sem við köllum persónukjör að jöfnu í fyrsta lagi þá eru persónukjör að mínu mati réttindi sem ber að tryggja kjósanda í lýðræðisríki þessi réttindi tel ég að eigi að vera lögbundin og þess vegna tel ég að persónukjör eigi lítið skylt við prófkjör en ef við nú föllumst á það að eitthvað sé skylt með prófkjörum og persónukjöri þá er stjórnmálaflokkunum það í sjálfsvald sett hvort þeir halda yfirleitt prófkjör eða ekki og jafnvel þó að skráð sé í reglur stjórnmálaflokka að halda skuli prófkjör þá liggur í augum uppi að tiltölulega auðvelt er að breyta því einhverjir flokksmenn koma saman og ákveða að breyta því og þeir sem eru ekki í flokknum það er eru óflokksbundnir sem reyndar er meiri hluti þjóðarinnar meiri hluti kjósenda hefðu ekkert um það að segja að þessi kostur væri tekinn af það er að halda prófkjör við þetta má bæta að í flestum tilfellum er þátttaka í prófkjörum bundin við þá sem skráðir eru í flokk eða lýsa yfir stuðningi við tiltekinn flokk þar með eru réttindi þeirra sem vilja vera óflokksbundnir og halda pólitískum skoðunum fyrir sig minni en hinna að þessu leyti og mér finnst það beinlínis ólýðræðislegt að líta fram hjá réttindum þessa fólks það eru vissulega margar aðferðir til við persónukjör í finnlandi hefur kjósandinn einn kross sem hann notar til að merkja við eitt nafn og um leið gefur hann flokki frambjóðandans atkvæði sitt í svíþjóð hefur kjósandinn ekki eins mikil áhrif en þó nokkur þar getur kjósandinn einnig notað einn kross annað hvort til að merkja við lista sem hefur verið raðað eða til að merkja við eitt nafn og lyfta þannig einum frambjóðanda upp ef svo má að orði komast en listinn fær náttúrlega atkvæði líka frambjóðandi sem fær ákveðið lágmark þetta var átta prósent ég er bara sannast að segja ekki alveg viss virðulegi forseti hvort þetta hafi nýlega verið lækkað aðeins atkvæði flokksins sérstaklega merkt við sig nær kjöri hvar sem hún eða hann var á hinum raðaða lista það fyrirkomulag sem lagt er til í þessu frumvarpi gengur lengra að því leyti að kjósandinn getur greitt frambjóðendum á fleiri en einum lista atkvæði sitt það er hann getur valið frambjóðendur þvert á flokka samkvæmt frumvarpinu hefur kjósandinn um þrjá kosti að velja hann getur merkt við listabókstaf enda fellir hann sig þá við þá röð sem hefur verið sett á röðuðum lista hann getur merkt við einn frambjóðanda og þá nýtist atkvæðið þeim lista sem frambjóðendum sem atkvæðið hlýtur sæti á en frambjóðandinn náttúrlega vegur þá þyngra en þeir sem kannski eru fyrir ofan hann á listanum í þriðja lagi getur hann skipt atkvæði sínu á svo marga frambjóðendur sem fjöldi þingmanna í viðkomandi kjördæmi segir til um og þannig kosið einstaklinga af hvaða lista sem vera skal kjósi þeir með þeirri aðferð skiptast atkvæðin milli lista í þeim hlutföllum sem kjósandinn hefur ákveðið í greinargerð með frumvarpinu er því lýst hvernig atkvæði reiknast listum og frambjóðendum virðulegi forseti þetta er nú svolítið flókið en ég ætla nú að renna í gegnum það samt setjum svo að atkvæði greidd lista skiptist þannig að þrjú þúsund atkvæði séu greidd listanum einum en ekki merkt við neina frambjóðendur en þrjú þúsund og þrjú hundruð atkvæði hafi verið greidd frambjóðendum listans persónulega samtalan er þá sex þúsund og þrjú hundruð atkvæði sem ráða því þá hversu mörg þingsæti listinn hlýtur niðurstaða gæti verið sú að hún gæfi tvö þingsæti þrjú þúsund atkvæði greidd listanum skiptust sem persónuleg atkvæði á hina fjóra efstu menn listans þeir hinir sömu gætu hafa fengið einhver af hinum þrjú þúsund og þrjú hundruð persónulegum atkvæðum að auki hafi hins vegar frambjóðandi neðar á listanum fengið fleiri persónuleg atkvæði en samanlögð atkvæði einhvers þessara fjögurra efstu þá flyst hann ofar og gæti hlotið kosningu lýsingin verður svo enn flóknari þegar kemur að því að atkvæði skiptist á milli flokka ég ætla að taka dæmi af kjósanda sem kýs að skipta atkvæði sínu í tíu staði sem er hámark þar sem þingmenn kjördæmisins eru fimm kjósandinn hefur ákveðið að dreifa atkvæði sínu á milli lista listarnir hljóta þá þau brot úr atkvæði í því dæmi sem tekið er merkir kjósandinn við einn frambjóðanda á listum a og b einn tíunda úr atkvæði hvor hann merkir við þrjár frambjóðendur á listunum c og d sem eru þá þrír tíundu úr atkvæði hver loks merkir kjósandinn svo við tvo af lista f sem fær tvo tíundu úr atkvæði samtals gerir þetta einn heilan og

með frumvarpinu sem lýsir þessu mun nánar og það er á vef alþingis virðulegi forseti ég ætla að víkja stuttlega að áhrifum persónukjörs á fjármál stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna og um áhrif persónukjörs á endurnýjun á kjörnum fulltrúum og loks um persónukjör á kynjahlutfall kjörinna fulltrúa þetta eru atriði sem oft eru talin mótrök gegn því að taka upp persónukjör það liggur í augum uppi að það verður flóknara að halda utan um fjármál flokka ef persónukjör er innleitt en ef stjórnmálaflokkar stilla framboðslista á flokksskrifstofum mér þykir þó fráleitt að halda að erfiðara sé að hafa skikk í þeim efnum við persónukjör en við prófkjör eftirlit með því að farið sé að lögum og reglum við fjármál stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna þarf að vera í lagi það á við hvort heldur persónukjör er leyft eða ekki og persónukjör breytir þar ekki nokkru um þannig að ég tel að þau mótrök að það verði mun erfiðara að halda utan um hið fjármálalega eftirlit og sem sagt misnotkun á fjármunum eða þeim reglum sem í gildi eru um fjármál stjórnmálaflokka og stjórnmálamanna ég tel ekki að það ætti að koma í veg fyrir þetta því hefur verið haldið fram að endurnýjun verði minni og auðveldara sé fyrir þá sem fyrir eru að ná kjöri ef um persónukjör er að ræða heldur en ef flokkar stilla upp rannsóknir hafa sýnt að sitjandi þingmenn og sveitarstjórnarmenn hafi meiri möguleika til að ná kjöri en nýliðar hvert sem kosningakerfið er þó hefur verið sýnt fram á að meiri endurnýjun á sér stað þegar listar eru bornir fram það er í hlutfallskosningum en í einmenningskjördæmum einnig hefur verið sýnt fram á að endurnýjun er meiri í stærri kjördæmum en minni engar rannsóknir sem ég hef rekist á sýna að persónukjör hafi einhver sérstaklega neikvæð áhrif í þessum efnum virðulegi forseti það virðist því kannski vera að eina leiðin til að tryggja endurnýjun sé sú að setja hámark á þann tíma sem fólk má gegna stöðum eða embættum sem kosið er til virðulegi forseti loks um kynjahlutföll því er mjög gjarnan haldið fram að persónukjör hafi slæm áhrif á kynjahlutföll þá á alþingi í það eru hins vegar engar rannsóknir sem sýna að svo sé en undirliggjandi í vangaveltum um þetta er þó oft að konur eigi frekar á brattann að sækja í persónukjöri en þegar flokkar ráða alfarið röð á listum sumir stjórnmálaflokkar hafa lagt mikla áherslu á jöfn kynjahlutföll hér á landi og sett sér reglur þar um og náð góðum árangri og þá segja menn við megum ekki spilla þeim árangri forseti ég held að það sé nauðsynlegt í þessum efnum sem öðrum að halda sig við staðreyndir og staðreyndirnar eru þær að engar rannsóknir liggja fyrir um það að persónukjör hafi áhrif á hlut kvenna í kosningu til þings eða sveitarstjórna í þessari umræðu hefur einnig verið bent á að hlutur kvenna á þjóðþingum á norðurlöndum er mikill í samanburði við aðrar þjóðir og þar er persónukjör við lýði áhrif kjósendanna á hverjir ná kjöri eru mjög mikil í finnlandi en minni bæði í svíþjóð og danmörku en sem sagt hátt hlutfall kvenna þar á kjörnum samkomum og á þjóðþingi írlands þar sem persónukjör vegur mjög þungt er hlutur kvenna vissulega lítill en talið er að það megi frekar rekja til annarra þátta í írsku þjóðfélagi en kosningafyrirkomulagsins kjör mary robinson sem forseta írlands hefur einmitt verið notað sem kennslubókardæmi um hvernig atkvæði nýtast í írska kosningakerfinu þar sem vald kjósandans í kjörklefanum er mjög mikið virðulegi forseti ég vil minna á að í kosningum til stjórnlagaþings hér á landi þar sem gert var ráð

svigrúm vegna þess að kjósendur sáu til þess sjálfir að kynjahlutfallið var jafnt og ég held að það sé reyndar þannig orðið hér á landi að fólk hefur af því þó að kjósandinn hefði meiri völd í kjörklefanum en hann hefur nú nema kannski síður væri virðulegur forseti virðulegi forseti ég ætla mér ekki að spá fyrir um hvernig kjósendur muni nýta sér þann möguleika að kjósa fólk af hinum ólíku framboðslistum stjórnmálaflokkar standa auðvitað fyrir ákveðna lífssýn og frambjóðendur þeirra eru eða ættu alla vega að minnsta kosti að vera merkisberar þeirrar lífssýnar en við þurfum að átta okkur á því að persónukjör eru ekki fyrir stjórnmálamennina það er ekki þess vegna sem tillagan er lögð fram eða stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokka heldur er persónukjör fyrir kjósendur þannig að þeir hafi meira vald þeir hafi meiri áhrif einhverjir þeirra kunna að vilja velja fólk til starfa fremur en stjórnmálaflokka og við gerum þeim það kleift með því að afgreiða þetta frumvarp virðulegi forseti frumvarp þetta er í efnisatriðum samhljóða frumvarpi sem vilmundur gylfason flutti á alþingi í febrúar árið nítján hundruð áttatíu og þrjú það er fyrir meira en þrjátíu árum síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og miklar breytingar orðið í mörgum ef ekki flestum efnum ekkert hefur þó bifast í þeim efnum sem þetta frumvarp lítur að ég ætla að láta öðrum það eftir að álykta um af hverju svo er virðulegi forseti ég legg